Ja, seveda, se ni še nikogar ne pribija na križ, ravno zato, da se bo javnost lahko, seznanila, s to problematiko poglobljeno, in bi bilo prav, da opravimo poglobljeno diskusijo, tukaj v državnem zboru. Mislim, da je državni zbor tisti, ki navsezadnje kreira, ne, te ključne politike skupaj z vlado in, pač odloča o njih in je prav, da mogoče v tem državnem zboru ne opravimo to debato, kako se je najboljše lotiti, kako premostiti te, te zadeve na najbolj, najbolj eleganten način, ne, da bo to steklo, ne, da ne bo samo ostalo pri nekih idejah, kako bi bilo to dobro narediti oziroma v redu, pozdravljam to, ne, da bo deset, čistilk, če prav razumem, oziroma čistilcev pri vas, zaposlenih. Vse ostalo pa mislim, da je stvar, ki bi jo bilo treba globlje predebatirati tudi na tej ravni, ne samo, znotraj vašega ministrstva ali pa med, medresorsko, med ministrstvi, no. Zato predlagam to diskusijo. Hvala lepa.